Z Rosją trzeba prowadzić dialog i wszyscy rozsądni ludzie będą to wspierać, również Parlament Europejski będzie wspierać dialog z Rosją. Rosja się zmienia, przynajmniej taką mamy nadzieję. Mamy nadzieję, że będzie tam jak powiedział prezydent Miedwiediew panować dyktatura prawa, że przedsiębiorcy z Unii Europejskiej, którzy inwestują w Rosji lub prowadzą handel z Rosją, będą mogli liczyć na to, że warunki prawne panujące w Rosji będą w tym pomagać, a nie przeszkadzać. Niestety do tej pory było wiele przypadków kłopotów, problemów natury prawnej na terenie Rosji.

Cieszymy się oczywiście, że Rosja współpracuje z państwami Unii Europejskiej, ze wspólnotą międzynarodową, z NATO, ze Stanami Zjednoczonymi, z ONZ na polu zwalczania terroryzmu, na rzecz bezpieczeństwa światowego, ale oczywiście martwi nas, że nie wszystkie rzeczy są załatwione nie wszystkie rzeczy w relacjach

Martwi nas, że nadal istnieją politycy w Rosji, którzy myślą o odbudowie imperium rosyjskiego. Zwłaszcza sprawa Gruzji wymaga naszej interwencji i ciągłego przypominania.